L'impact sanitaire et environnemental de la fracturation hydraulique est totalement inacceptable.

C'est quelque chose de tout à fait inacceptable et cela signifie tout simplement qu'il faut passer en force contre l'avis des populations. De plus, la rentabilité que l'on nous promet n'est pas du tout assurée.

Par voie de conséquence, rien ne prouve qu'il y ait bien rentabilité. C'est la raison pour laquelle, pour ma part, je soutiens et j'ai signé l'amendement qui demande le moratoire sur la fracturation hydraulique, tout simplement parce que c'est pendant la période de l'étude et de la mise en place des textes que ce moratoire doit s'appliquer.